Monsieur le Président, la situation en Syrie constitue actuellement le défi le plus grave et le plus douloureux auquel est confrontée la communauté internationale. Faire bombarder son peuple à l'arme lourde, emprisonner et torturer des civils, y compris des enfants, voilà des phénomènes que nous ne pouvons tolérer et qui témoignent de l'aveuglement d'un régime criminel. Il est facile de s'indigner et de dénoncer, il est plus difficile d'agir, et d'agir efficacement. Dès lors que nous excluons, à juste titre me semble t il, la possibilité d'une intervention militaire comme en Libye, nos moyens d'action sont, il faut bien le reconnaître, très limités. Mais il existe tout de même des pistes pour contribuer à l'isolement plus fort de ce régime, isolement dont le président Brok a bien souligné qu'il constituait sans doute la voie la plus réaliste.

Elles doivent être renforcées au maximum et elles constituent un moyen d'action intéressant. Sur le plan diplomatique, qui est une dimension essentielle, nous devons d'abord condamner le veto russe et chinois, sans appel, et nous devons surtout conduire ces deux pays à réaliser que ce veto est non seulement inacceptable, mais il est incompréhensible et surtout sans issue pour ces pays mêmes. La Ligue arabe prend des initiatives, elle joue un rôle majeur, qui est bienvenu et qu'il convient de conforter et de renforcer, même si toutes les options qu'elle présente ne sont pas réalisables à court terme. Ces initiatives ont l'immense mérite d'exister et d'être très largement portées par des pays responsables. Au delà de cet impératif politique de renforcer la pression maximale sur le régime syrien et ceux qui le soutiennent, comme l'Iran, comme la Russie, il y a aussi une urgence humanitaire. L'exigence d'accès immédiat et sans condition aux victimes n'a pas besoin de résolution de l'ONU, c'est un devoir moral absolu. L'UE et ses États membres doivent peser de tout leur poids pour faire avancer les initiatives de la Ligue arabe et faire cesser le scandale de cette répression d'un autre âge.